Señor presidente, señor comisario, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha hecho un trabajo excelente en sus once años de funcionamiento, ha contribuido a investigar más de cien casos, a condenar a más de trescientas personas y a presentar treinta y cuatro reformas legales. Todo iba bien hasta que la comisión implicó a familiares del presidente Jimmy Morales.

Morales se envuelve en una retórica nacionalista que ya conocemos y demuestra que, aunque no llegue a los niveles criminales del régimen venezolano, el populismo reaccionario puede ser tan nocivo para las instituciones como el bolivariano. El caso de Guatemala nos recuerda los beneficios de la cooperación y la gobernanza internacional, con los derechos humanos y la democracia como principios básicos. La Unión Europea debe presionar para que cesen las violaciones de derechos humanos, para que se siga investigando la corrupción y para que la impunidad no regrese nunca a Guatemala.